Panie Przewodniczący! Energetyka jądrowa, a także cała sfera technologii produkcji izotopów w reaktorach eksperymentalnych dla celów leczniczych i innych, takich jak wytwarzanie czujników pomiarowych oraz sterylizacja, wymaga opracowania stosownych norm bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o stosowanie bezpiecznych produktów żywnościowych, pasz dla zwierząt oraz leków po napromieniowaniu. W dzisiejszym świecie ryzyko prawdopodobieństwa zdarzenia radiacyjnego jest wprawdzie niewielkie, ale należy je zawsze minimalizować. Awarie reaktorów, w tym awaria czarnobylska, bardzo zaostrzyły kryteria ochrony przed skutkami promieniowania jonizującego i jak potem stwierdzono, skutki te okazały się znacznie mniejsze, aniżeli przewidywano. Nastąpiło także minimalne skażenie gleby opadem radioaktywnym, co wpłynęło na pewien wzrost aktywności promieniotwórczej spożywczych produktów leśnych i rolnych pozyskiwanych w rejonach zagrożonych.

Obecnie opuszczone wsie w strefie skażenia na Białorusi na powrót się zaludniają. Dało o sobie znać nawet, jak twierdzą niektórzy znawcy, korzystne zjawisko hormezy, to jest leczniczego oddziaływania promieniowania wysoko energetycznego poniżej oczywiście pewnej progowej wartości dawki. Jednakże to liniowe, a nie progowe podejście do oddziaływania promieniotwórczego spowodowało owe quasi administracyjne, a nie naukowe podejście do tych kwestii. Logiczną konsekwencją tego jest ograniczanie narażania radiacyjnego do dawek nawet niższych od naturalnych, to jest takich, na które jesteśmy zawsze narażeni. Jest to ekonomiczny absurd. Średnio bowiem i tak rocznie pochłaniamy dawkę ok.

Medycznego zbadania wymaga więc jednoczesne oddziaływanie dawki skażenia wskutek zdarzenia radiacyjnego oraz niejednokrotnie wyższej dawki będącej wynikiem radiacji naturalnej, w tym pochodzenia wulkanicznego.